Creșterea eficienței finanțării pentru cercetare și inovare reprezintă condiția esențială pentru sporirea alocărilor în acest domeniu conform obiectivului de creștere de până la 3 stabilit în cadrul Strategiei UE 2020. Ne confruntăm cu o serie de obstacole în procesul implementării rezultatelor cercetării și inovării datorită faptului că la nivelul guvernelor naționale și al autorităților regionale se urmăresc strategii separate, care atrag după sine numeroase duplicări și fragmentări. De aceea, Cadrul strategic comun pentru cercetare și inovare ar putea reglementa finanțarea UE în aceste domenii prin crearea unei structuri simplificate și eficiente. CSC ar permite punerea în aplicare a unui set adecvat de instrumente de finanțare prin intermediul cărora obiectivele UE să se regăsească în statele membre atât la nivel local, cât și regional. Finanțările pentru cercetare și inovare trebuie să urmărească atragerea investițiilor private, iar IMM urile să ocupe un rol important în inițierea și dezvoltarea produselor în sectoarele în care acționează.